Impasul prelungit pe care îl traversează Europa are o cauză majoră lipsa de acțiune concertată. Locul lăsat liber de către marea absență a proiectului european, solidaritatea, este înlocuit, din păcate, cu succes de interesele naționale.

Pentru a supraviețui, Uniunea Europeană are nevoie de măsuri urgente și convingătoare, care să aibă ca principal scop reducerea inegalităților sociale și restabilirea încrederii cetățeanului european în beneficiile construcției europene. Măsurile de austeritate promovate de anumite guverne naționale nu au făcut decât să adâncească inegalitățile sociale. Or, după cum nota Stiglitz într un articol publicat recent, inegalitatea conduce la o neglijare profundă a potențialului uman, inhibând consumul și amplificând tensiunile din societate. Marea recesiune din secolul trecut, prin tăierile masive ale finanțărilor serviciilor de bază și prin creșterea fără precedent a șomajului, tocmai asta a făcut a exacerbat in egalitățile.